Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non voglio ripetere le motivazioni che sono già state rappresentate sulla necessità che il Consiglio prenda atto della urgenza, indifferibile oramai, di adottare la proposta della Commissione. Infatti, bisogna dotarsi di strumenti di difesa commerciale che vadano nella direzione di tutelare innanzitutto il sistema della nostra piccola e media impresa europea, che è quello più esposto in assoluto al pericolo della concorrenza sleale. Naturalmente c'è un problema di industria europea che si vuole riportare al 20 del PIL, e naturalmente sono dati che il Consiglio non può eludere rispetto ad una situazione che sempre di più, soprattutto con il tema che riguarda il riconoscimento dello status della Cina, il Parlamento ha proposto, valorizzato e rafforzato nella direzione che è stata indicata.